En mi punto anterior he dicho por un problema de traducción, no por los traductores, por los excelentes traductores que están aquí, sino por un problema mío al ver el texto.